Señora Presidenta, la salud sexual y reproductiva es una cuestión de derechos fundamentales y forma parte del modelo social europeo. Estamos hablando de igualdad, de libertad, del derecho a la salud y, en definitiva, de democracia. Europa no puede regresar a los tiempos en los que las convicciones religiosas de una parte de la sociedad imponían leyes al resto. El Gobierno de España pretende ahora eliminar derechos básicos de las mujeres, como la libertad de elegir cuándo y cómo quieren ser madres, mediante una modificación unilateral de la Ley del aborto. La medida considera a las mujeres menores de edad y va a generar riesgos sanitarios para las personas con pocos medios económicos, que se verán obligadas a volver a operaciones clandestinas que originaron muertes y daños irreversibles en el pasado. La propuesta no responde a ningún debate social, ni resuelve problemas más bien reabre algunos que estaban superados y responde a intereses electorales del Partido Popular.

Rechazamos, por ello, este retroceso y pedimos a las instituciones europeas ―como se intentó en el informe Estrela― que establezcan una norma común que garantice a la ciudadanía europea, a las mujeres europeas, el ejercicio de la libertad y el derecho a la salud en un ámbito íntimo, humano, fundamental para el desarrollo individual como es la salud sexual y reproductiva.